Kobane je danas slobodan, ali strahovita politička kriza, strahovita humanitarna kriza i dalje, na žalost svjedoci smo toga, raste iz dana u dan. Zato, vjerujem da je neophodna krajnje odlučna sinergijska akcija svih onih koji zajednički mogu riješiti problem na Bliskom istoku.

Očekujem da naša Komisija upravo u tom pravcu djeluje, sinergijom svih onih snaga koje mogu riješiti problem na Bliskom istoku.